Hvala za beseda. V za besedo. V prejšnjem mandatu smo v Levici serijo poslanskih vprašanj vašemu predhodniku, gospa Bratušek, na položaju ministra za infrastrukturo razkrili, da Slovenija ne izvaja nikakršnih ukrepov za odpravo energetske revščine, da se ravno je energetska revščina pri nas zelo veliko problem. Imamo kar štirideset odstotkov gospodinjstev, to je vseh gospodinjstev, ki živijo pod pragom revščine energetske. Zato smo sklicali nujno sejo, na kateri je bil med drugim sprejet tudi sklep, da naj vlada v roku treh mesecev sprejme načrt porabe petih milijonov evrov, predvidenih za subvencioniranje ukrepov iz učinkovite porabe energije. V petih letih izvajanja programa namreč na tej postavki ni bil počrpan niti en cent. To se je dogajalo, tik preden je vlada padla , zato sklep ni bil realiziran, ste pa vi, gospa Bratušek, podedovali ta zatečeni, z to zatečeno stanje. In, že na zaslišanju za ministrico smo vas soočili z vprašanjem, kaj boste naredili v zvezi s porabo teh sredstev in odpravo energetske revščine. Odgovorili ste, citiram: "Zakaj teh pet milijonov, kot pravite, zagotovljenih, ni porabljenih oziroma ni bilo porabljenih, iskreno v tem trenutku ne vem, bom preverila . Ampak vsak evro, ki stvari na tem področju izboljša oziroma izboljšuje, bo, jaz verjamem, bom sama naredila vse , da bo porabljen za namen." Konec citata. potem pa smo lahko marca letos v časopisih zasledili, da pet milijonov kohezijskih sredstev še vedno leži v predalih nepočrpanih. Vaše ministrstvo je hotelo ta projekt preložiti na Eko sklad, ta Eko sklad je spet prelagal odgovornost nazaj na, ministrstvo. Zato vas, prav prijazno, ker ste izrazili načelno pripravljenost za reševanje te problematike, sprašujem, če ste zdaj, razčistili s tem odnosom z Eko skladom? In če se je ta pingpong končal? če se ni, zakaj se ni ? In če se je, kar je, tisto, kar me bolj zanima, kdo sedaj izvaja ukrepe odprave energetske revščine, ki se financirajo iz, Eko sklada, za katere ukrepe gre, kakšna je dinamika o izvajanju ukrepov in porabe kohezijskih sredstev? Hvala.